Señora Presidenta, la comunidad internacional, y no solo los Estados Unidos, tiene un problema en Afganistán. El Presidente Obama se ha tomado tres meses, antes de establecer una estrategia global, para dar una respuesta al preocupante informe del General McChrystal. Es conocido que esa nueva estrategia pasa por un reforzamiento de la presencia militar a corto plazo, por un redespliegue en el horizonte del año 2011, por una transferencia progresiva de los aspectos de seguridad a las fuerzas afganas, por una mejor coordinación entre los aspectos civiles y militares y por una concentración en las grandes ciudades. Ahora, señora Ashton, el gran reto es articular y definir una respuesta europea, fundamentalmente, a través de la Conferencia de Londres. Usted, en su intervención, se ha referido a dos palabras claves una respuesta que tiene que ser coordinada con otras instancias internacionales y apoyamos su coordinación con las Naciones Unidas y una respuesta coherente. En este sentido, señora Ashton, dos comentarios en el año 2005, tuve el privilegio de encabezar una misión de observación electoral de este Parlamento y tuve la oportunidad de entrevistarme con el General Jefe de la ISAF, el General Graciano, que acaba de abandonar sus funciones en la FPNUL, en el Líbano. Y los cuarenta y cuatro países que integran hoy la fuerza internacional conforman una fuerza heterogénea que no está dando una respuesta eficaz en estos momentos a la lucha contra los insurgentes. Y el segundo aspecto que es vital, señora Ashton, es que no se puede ganar una guerra y en este momento, en Afganistán hay una guerra sin tener de nuestro lado, me refiero al lado de la coalición internacional, a la población civil.